Wat is er inmiddels veranderd?

Deze onmenselijke praktijken gaan onverstoord verder. Intussen werd de prominente mensenrechtenactivist Nabeel Rajab opnieuw gearresteerd.

Een paar kritische tweets. Wat heeft de overheid in Bahrein te verbergen, vraag ik me dan af. Vreest ze dat hij een bijeenkomst van de VN Mensenrechtenraad in Génève zou bijwonen en haar daar in verlegenheid zou kunnen brengen?

We kunnen niet langer in de illusie verkeren dat Bahrein op weg is naar hervormingen wanneer oppositiestemmen meedogenloos het zwijgen wordt opgelegd. Het koninkrijk mag dan wel een belangrijke partner van de EU zijn voor energie en veiligheid, maar over mensenrechten maken we toch geen compromissen? Toch niet in mijn naam!

De ministeriële ontmoeting tussen de Unie en de samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten van 20 juli biedt daartoe een uitstekende gelegenheid. En laten we eindelijk werk maken van de oprichting van een werkgroep van de EU en Bahrein voor mensenrechten.